Espero que, en el futuro, lo sea igual que otros idiomas y que podamos, por tanto, hablar en mi lengua materna y en la lengua de Euskadi. Dicho esto, comparto —y mi Grupo comparte— la necesidad de rechazar frontalmente el golpe de Estado —hay que llamarlo por su propio nombre—, que es lo que ha ocurrido en Honduras. Quizá algunos califican como error —y no vamos a analizar esto— el haber tratado, por encima de todo, quizá, de consultar la voluntad de la ciudadanía. Tanto la Comisión como el Consejo estoy de acuerdo en que tienen que trabajar para que pueda restaurarse el orden constitucional e institucional que ha quedado derrocado, y para conseguir la vuelta del Presidente hondureño, que fue legítimamente elegido por toda la ciudadanía. Comparto también la preocupación por las agresiones que han sufrido algunos miembros del Gobierno, incluso en las misiones diplomáticas acreditadas en Honduras que, como hemos escuchado, han sido retiradas. Y, cómo no, mi Grupo apoya también, como lo ha hecho el representante de la Comisión, todas las acciones emprendidas por la Organización de Estados Americanos para afrontar y dar solución a este conflicto. Mi Grupo quiere manifestar la necesidad de que, efectivamente, contribuyamos desde Europa al fortalecimiento democrático de Honduras, a que los derechos fundamentales sean trabajados y, por tanto, a que sea el diálogo político el único instrumento que haga avanzar hacia la solución del problema que en este momento estamos sufriendo. Cómo no, apoyamos también toda la labor que está realizando el Premio Nobel de la Paz, el señor Óscar Arias, y, en consecuencia, lo que esperamos también es que, adoptadas las medidas mencionadas anteriormente, en noviembre del año 2009 se puedan realizar y celebrar las elecciones con total transparencia, con total respeto del sistema democrático y de los derechos humanos.